Czy nie jest tak, że my powinniśmy jako Unia Europejska skorzystać nie tylko z instrumentu bojkotu turystycznego jak Pani mówi, zgadzam się z tym ale także wywrzeć pewien nacisk ekonomiczny na to państwo?